To jest ostatni rok tej perspektywy, a dla Parlamentu Europejskiego ostatni rok tej perspektywy jest ważny, ponieważ wyznacza kierunek następnej perspektywy. To, do czego dojdziemy z rokiem 2020, w dużym stopniu będzie wpływało na sposób działania po roku

One się zasadniczo różnią, nie tylko jeżeli chodzi o cyfry, ponieważ my nie chcemy rozmawiać tylko i wyłącznie o wysokości budżetu. My chcemy rozmawiać o jego zawartości na co chcemy wydawać pieniądze, ile to będzie kosztować w związku z czym występujemy z propozycją, która odnosi się do konkretnych działań, a nie do liczb.

Dlatego dla nas ta dyskusja ma ogromne znaczenie, bo dotyczy wielu lat, a nie tylko roku